Mit der Initiative Sozialunternehmertum beweist Europa gerade in turbulenten Zeiten seinen sozialpolitischen Gestaltungswillen sehr proaktiv, einerseits um den demografischen Veränderungen, andererseits den Herausforderungen der Arbeitsmärkte und dem steigenden Bedarf an sozialen Leistungen gerecht zu werden, und

Die europäische Initiative für eine forcierte Entwicklung des Sozialunternehmertums wurde im Sozialausschuss des Europäischen Parlaments in einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit bestätigt. Ich möchte mich dafür bei den Schattenberichterstattern, dem Sekretariat des Ausschusses und der Kommission sowie meiner parlamentarischen Assistentin herzlich bedanken. Das große Interesse an dieser Initiative im Europäischen Parlament beweisen auch die mehr als 280 Änderungsanträge und rund 30 Kompromissänderungsanträge, die dem Bericht letztlich eine Zustimmung in großer Zahl im Sozialausschuss brachten. Das sind nun die Kernpunkte des Berichts Wir fördern den zukünftig steigenden Bedarf an innovativen Produkten und Dienstleistungen durch ein neues innovatives Klima im sozialen Unternehmertum ganz besonders im Interesse der jungen Menschen, die hier neue, attraktive und sinnstiftende Berufschancen vorfinden. Das ist ein großes Potenzial. Und was gibt es Bedeutenderes in der heutigen Zeit? Wir wollen alle bisher bereits erfolgreichen Sozialunternehmen stärken und fördern, also die Vereine, Verbände, Genossenschaften, die Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, die sozialen Stiftungen und wie noch nie zuvor all jene, die mit persönlicher, auch privater Initiative, also als Entrepreneure allein oder als Team in der Gruppe als Klein und Mittelunternehmen, die wachsende Zahl an Marktchancen nützen sollen, um mit innovativem Engagement den Bedarf an sozialen Leistungen abzudecken und soziale Ziele zu verwirklichen. Ja, unser Bericht sagt klar, soziales Unternehmertum ist Teil der ökosozialen Marktwirtschaft und des europäischen Binnenmarkts, stellt sich also gleichberechtigt neben alle anderen Unternehmensformen. Und eine Bedingung ist bei sozialem Unternehmertum am wichtigsten die nachweisliche soziale Wirkung der Unternehmenstätigkeit in der Gesellschaft ob das in der Betreuung von Schulkindern berufstätiger Mütter, in der Pflege Demenzkranker, bei der Beratung für den Umstieg auf Umwelttechnologien oder in einem Restaurant geschieht, das junge Arbeitslose beschäftigt. Der Global Social Business Summit vor zehn Tagen in Wien hat bereits auf einer Palette von Tausenden unterschiedlicher Beispiele basiert. Die Definitionen von sozialem Unternehmertum gehen übrigens auf das EU Programm für sozialen Wandel und Innovation zurück und sind kompatibel mit anderen Berichten. Soziales Unternehmertum hat sich als krisensicher erwiesen. Wir wollen den verstärkten Zugang zu Finanzmitteln, darunter auch dem neuen sozialen Investitionsfonds, der mit einem Labeling System, einem Gütesiegel, neue Anleger gewinnen soll und Kooperationspartner, aber auch einen verbesserten Zugang zum öffentlichen Auftragswesen. Wir glauben, dass die Finanzierungszugänge zu allen Programmen der EU gegeben sein müssen. Wir wollen europaweit nutzbare Rahmenbedingungen für das soziale Unternehmertum und ich hoffe, dass wir in der Kommunikation massive Unterstützung in der Kommission finden. Ich hoffe auf große Unterstützung bei der morgigen Plenarsitzung.